De ahí la importancia de que este proceso de transición, que devuelva la palabra al pueblo argelino y responda a las legítimas aspiraciones de democracia y de libertad, pueda hacerse de una forma ordenada, que no desemboque en un vacío de poder y nos lleve a los errores que se han cometido en otros países de la región o a las malas experiencias, terribles experiencias, que ha vivido este país. Es importante que haya un diálogo inclusivo, con una participación de los partidos políticos y de la sociedad civil, que dé un cauce legítimo de expresión a todos estos colectivos y que de una forma creíble pueda devolver la palabra al pueblo argelino a través de un proceso de elecciones libres y con acompañamiento internacional. Espero, señor comisario, que la Unión Europea, que es un socio positivo de Argelia, pueda acompañar este proceso y pueda sostener esas aspiraciones de libertad que estamos viendo pacíficamente demostradas en las calles argelinas.